Nasza rezolucja jest dość wyważona, dlatego że z jednej strony doceniamy wielkie osiągnięcia Chin, takie jak wyprowadzenie 700 mln obywateli z biedy, zbudowanie i rozwój przemysłu, wielkie inwestycje infrastrukturalne. Ale podkreślamy też ludziom to nie wystarczy, ludzie muszą mieć gwarancję podstawowych, międzynarodowych standardów praw człowieka oraz podstawowych wolności. W rezolucji, o której debatujemy, są fakty. Są to fakty potwierdzone, i liczmy na to, że będzie pozytywna reakcja ze strony chińskiej. Nie doprowadźmy zarazem do negatywnych konsekwencji, a jeżeli będziemy zmuszeni trudno, zarówno w dziedzinie transportu, handlu i przemysłu.